V období, keď sa hovorí o prioritách na nasledujúce obdobie, je dôležité pripomínať iniciatívy, ktoré prinášajú výsledky.

Program Daphne je výnimočný tým, že dokáže zachytiť aj tie obete násilia, ktoré sa ocitli mimo dosahu iných inštitúcií.

Sú to aj vyhrážky, psychologické tlaky, obťažovanie či šírenie obrázkov zachytávajúcich sexuálne zneužívanie detí. Tieto formy násilia ohrozujú najmä psychickú integritu človeka. Daphne umožňuje financovať projekty, ktoré hovoria o používaní internetových sietí na nové formy násilia. Viac pozornosti treba venovať prevencii a takisto financovaniu malých organizácií, ktoré sa venujú tejto problematike.